Quizás un elemento adicional, en la línea de lo que también ha señalado el portavoz en la materia del Grupo Socialista, el señor Fernández, es la consideración de nuevos instrumentos. Yo creo que es evidente que, solamente con los tipos ultrabajos y con el programa de compras, va a ser difícil conseguir el objetivo. Es verdad que se necesita el apoyo fiscal, pero el objetivo de inflación del Banco Central Europeo es incondicional debe tender, debe cumplir su mandato, de manera incondicional. Tal vez este instrumento, a su consideración, podría ser una transferencia directa a los hogares de la eurozona para impulsar el consumo y alcanzar de esta manera el objetivo de cerca pero debajo del